Domnule Președinte, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că v ați asumat public angajamentul de a susține România și Bulgaria în încercarea de a adera la spațiul Schengen. În al doilea rând, Europa trece printr o perioadă foarte dificilă și avem nevoie de mai multă Europă. Avem nevoie de solidaritate, avem nevoie de taxă pe tranzacțiile financiare, avem nevoie de euroobligațiuni, avem nevoie de un cadru financiar multianual care să vorbească de creștere economică, de reducerea șomajului în rândul tinerilor și de creare de locuri de muncă. Dar avem nevoie în această perioadă dificilă pentru Europa și de mai multă democrație, de o atenție sporită în ceea ce privește respectarea valorilor europene și respectarea democrației în Europa. Este o isterie generală în Parlamentul European de vreo două zile, legată de democrația în România ați văzut și intervențiile în plen de astăzi. Dar am fost aici când se vorbea de Berlusconi, când se vorbea de libertatea presei în Italia, în Ungaria, când se vorbea de derapajele de la democrație ale lui Orban, Borissov și așa mai departe.

Eu spun că aveți și datoria și aveți și pârghiile necesare să verificați și să vegheați ca democrația să fie respectată în Europa și eu sunt convins că veți descoperi pași foarte importanți făcuți de guvernul Ponta și în ceea ce privește libertatea presei. De două săptămâni, în România presa nu mai este o amenințare la siguranța națională, ceea ce este un lucru foarte important pentru România și pentru Europa.